Potrzebny jest bowiem traktat o globalnym charakterze w tej tak newralgicznej sferze.

Moim zdaniem w dalszych pracach należałoby skupić większą uwagę na reeksporcie broni i pomocy technicznej przy modernizacji starej broni. Instrumenty te bowiem są bardzo często wykorzystywane do obchodzenia prawa i powodują,